um það að þeir hafa yfirgefið landið núna og maður skyldi þó ætla að aðsókn að þessum námskeiðum kynni að dragast saman en það er þó erfitt að átta sig á því því það er höndunum sem gerir því kleift að meta þetta enn fremur hvort fyrir liggi áætlanir um að ráðist verði í gerð framhaldsnámskrár fyrir námskeið umfram þær tvö hundruð tuttugu og fimm stundir í íslensku sem skilgreindar eru í námskrá fyrir grunnnám í íslensku fyrir útlendinga hvort auglýstir hafi verið styrkir til námsefnisgerðar í íslensku fyrir útlendinga eins og lagt var til í skýrslu verkefnisstjórnar um íslenskukennslu fyrir útlendinga að ætti að gera haustið tvö þúsund og átta hvort viðhorf útlendinga til kennslu og námsefnis hafi verið kannað eins og enn fremur var lagt til í þessari sömu skýrslu og hvort endurmenntunarnámskeið hafi verið haldin fyrir þá kennara sem hafa kennt útlendingum íslensku

málið sé þó mikilvægt að það sé rætt því í raun má segja að ráðuneytið hafi brugðist við ákveðnu ástandi sem var uppi í fyrra með því að leggja aukna fjármuni í þennan málaflokk ég var sjálf þeirrar skoðunar að það ætti